Début janvier, alors que le pays était de nouveau secoué par d'importantes manifestations pacifiques contre l'augmentation du coût de la vie et notamment des produits de base, il a été arrêté avec plus de 140 journalistes, leaders et militants de l'opposition, dont ceux du Parti communiste soudanais, activistes, avocats, défenseurs des droits de l'homme.

Si les relations entre l'Union européenne et le Soudan ont un sens, si elles servent à quelque chose, c'est le moment de le montrer et d'obtenir la libération de Salih Osman et de tous les prisonniers politiques au Soudan.